Mă alătur și eu celor care apreciază efortul și munca celor care au elaborat raportul pe care îl dezbatem astăzi, dar, în același timp, trebuie să fim realiști, să realizăm cât de multe documente avem privitoare la situația rromilor, care nu întotdeauna se oglindesc în rezultatele concrete existente pe teren. Formal, niciunul dintre statele membre nu are obstacole legislative sau politici discriminatorii, implicite sau explicite, care să îi privească pe rromi. Totuși, forme de discriminare există și au fost referiri aici, dacă ne raportăm la valorile declarate și asumate de Uniunea Europeană. Există, trebuie să recunoaștem, de asemenea, diferențe culturale care par, uneori, ireconciliabile și cred că, dincolo de orice altă politică destinată integrării sociale, cel mai puternic instrument pentru îmbunătățirea situației acestei comunități este educația. Trebuie, în același timp, să ținem cont de particularitățile acestei etnii, particularități care se află, nu de puține ori, la originea problemelor lor. România, de exemplu, a implementat mecanisme de discriminare pozitivă, inclusiv rezervarea unor locuri speciale în licee și facultăți, dar, cu toate acestea, descurajant de multe locuri de acest fel, finanțate din bani publici, au rămas neocupate. Măsurile propuse în raport sunt importante și necesare și sper ca ele să fie puse în practică de către toate guvernele țărilor membre.